Herr Präsident! Ich muss ganz offen sagen, ich verstehe verschiedene Kollegen und Kolleginnen jetzt nicht mehr. Man kann mit Jobs, Herr Szymański, nicht alles rechtfertigen. Das ist so. Das ist einer der großen Fortschritte hier in Europa, dass wir wirklich eine Umweltpolitik haben auch eine Klimapolitik, weil hier die Kommissarin sitzt die Gott sei Dank Fortschritte gezeigt hat. Wir alle wissen, dass der Mensch auch Teil eines Ökosystems ist.

Sie stammt ja bereits aus dem Jahr

Wir von der EVP sind dafür, dass wir dieses Instrument weiterhin nutzen. Nur wo es Schwachstellen gibt, soll es eben verbessert werden. Unter anderem hat die Kommission richtig festgestellt, dass die Unterschiede in den Mitgliedstaaten sehr groß sind.

Das ist ein Problem.

Sie müssen dort Fracking betreiben, und das Grundwasser ist gefährdet.